Nun gebe ich zu, dass es nicht die allerbeste Zeit für so ein ist, nach dem, was wir in den letzten Monaten im Fernsehen und in den Nachrichten gesehen haben. Dennoch ist es richtig und es ist auch richtig, das Kapitel 17 zu eröffnen, aber ich bitte Sie sehr nicht nur in der Türkei oder mit der Türkei auch die Kapitel 23 und 24 möglichst schnell zu eröffnen, denn wenn wir über Freiheit und Gerechtigkeit reden, haben wir die Punkte am Wickel, die es am notwendigsten haben, diskutiert zu werden. Letzter Punkt Ich hoffe sehr, dass Sie nicht wieder im Stich gelassen werden von den Mitgliedstaaten, weil wir ja alle wissen, dass 500 Millionen noch keine drei Milliarden sind. Und ich glaube, es ist gerade für diejenigen, die keine Flüchtlinge aufnehmen wollen, eine gute Gelegenheit zu zeigen, dass sie trotzdem solidarisch sind.